Landwirtschaft ist keine Landwirtschaft ist modern und auch dort findet Leben, Forschung und Innovation statt.

Diese teilweise stark divergierenden Zielsetzungen erfordern eine gründliche wissenschaftliche Durchdringung heute und auch in der Zukunft.